Egyetértek Swoboda frakcióvezető úr kiváló jelentésének következtetéseivel. Érzékelhető, hogy stagnálnak az EU és orosz kapcsolatok.

Ennek ellenére az Európai Uniónak változatlanul elvi alapon bírálnia kell az oroszországi antidemokratikus fejleményeket, a Magnyitszkij ügyben az igazságszolgáltatás hibáit, a nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatos fellépést. Ezekben elvi álláspontra kell helyezkedni, ugyanakkor támogatnunk kell a vízumliberalizációt, a vízumkönnyítést.